de reconnaître la politique européenne qui interdit le transfert de fonds à des entreprises ou institutions israéliennes situées dans les implantations, c'est à dire dans les colonies, et à formuler des propositions aux négociateurs. Il est crucial, Mesdames les Commissaires, que l'accord inclue une clause indiquant que les implantations en Cisjordanie, à Jérusalem Est et dans le Golan ne font pas partie de l'État d'Israël. J'insiste en particulier sur Jérusalem Est.

Ma seconde inquiétude je serai très brève concerne la recherche sur les cellules souches. Ayant été doyenne de faculté et directrice d'un très gros centre de recherche, je voudrais dire que les valeurs éthiques sont au centre de notre fonction et de notre carrière de chercheur j'ai participé à tous les programmes européens en la matière.

Si elle doit être encadrée par des valeurs éthiques, elle ne peut être entravée par un quelconque dogmatisme religieux. Or, c'est au nom du religieux que certains parlementaires veulent bloquer ce type de recherches et pour moi, en tant que chercheur, c'est inadmissible.